C'est l'aveu, non seulement de l'échec de la politique britannique, mais c'est aussi l'aveu de l'échec de la politique de l'Union européenne toute entière qui, inconditionnellement, a, depuis 2012, appuyé le changement de régime. La stratégie de l'Union européenne est aujourd'hui en ruine.

La Russie et l'Iran sortent vainqueurs de ce conflit. Par le soutien qu'elle a accordé, en toute illégalité, aux terroristes islamistes, l'Union européenne s'est marginalisée définitivement.